Eigentlich ist das ein trauriger Abend, wenn wir heute als letzten Tagesordnungspunkt über die Kündigung des Fischereiabkommens mit den Komoren reden müssen.

Sie liegt zwischen Madagaskar und Mosambik in einer sehr fischreichen Gegend, und wir haben die Kollegen haben das bereits dargestellt schon seit 1988 partnerschaftliche Beziehungen. Das sind 30 Jahre, die sozusagen auch Entwicklungshilfe betreffen.

Das liegt sicher auch an dem Staatssystem, das auf den Komoren herrscht, und das ist autokratisch.